Voorzitter, vorig jaar rond deze tijd probeerde het Europees Parlement helderheid te krijgen over de 60 miljoen euro die de Commissie Libië had toegezegd voor maatregelen om migranten buiten de deur te houden, met name om de zuidgrens van Libië te beschermen zodat de migranten niet naar Libië kwamen, en dan ook niet naar Europa. We hebben toen proberen aan te geven dat dit vaak ook vluchtelingen zijn, mensen uit dictaturen in Subsaharaans Afrika.